Binnen de Raad van ministers is er een grote meerderheid die zich verzet tegen het toelaten van commerciële ggo teelten.

Omdat de nieuwe wet leidt tot hernationalisering van Europees beleid. Omdat de nieuwe wet de toelatingsprocedure niet democratischer maakt.